Paní předsedající, já chci podotknout, že souhlasím se všemi svými předřečníky a nebudu popisovat tu situaci v Eritreji tak, jak už byla řečena. Eritrea je jeden z nejmladších států, ale ta, která se potýká s nejhorším porušováním lidských práv, s masivním, různým porušováním lidských práv. Myslím si, že ten návrh, který padl a je obsažen v usnesení, aby ta pomoc byla podmíněně zastavena, ten si myslím, že je velmi, velmi pádný. My bychom měli chtít, aby za peníze, které poskytuje Evropská unie, byly konkrétně měřitelné efekty v určitých krocích. Není možné posílat peníze za situace, kdy nedostáváme odpovědi na naše otázky. A to usnesení, které se týká pouze dvou lidí, samozřejmě ti jsou těmi, kteří jsou takto nasvíceni, ale je dalších bezejmenných tisíce a tisíce lidí, kteří trpí pod režimem, jehož jedinou hlavní silou je naverbovat desetinu svých občanů do své armády.